forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu um lánasýslu ríkisins sem felur í sér að starfsemi stofnunarinnar lánasýslu ríkisins verði lögð niður en þau ákvæði laganna sem snúa að lánastýringu og almennri lánaumsýslu ríkissjóðs standi óbreytt lögin um lánasýslu ríkisins voru upphaflega sett á tímum mikilla breytinga í frjálsræðisátt á íslenskum fjármálamarkaði meðal annars með uppbyggingu markaðsviðskipta þetta breytta umhverfi leiddi til þess að endurskoða þurfti stöðu þróun og markaðssetningu ríkisverðbréfa talið var heppilegra á þeim tíma að það yrði gert með því að setja á fót sérstaka stofnun sem færi með þetta verkefni á innlenda fjármagnsmarkaðnum heldur en að það yrði að hluta til innan fjármálaráðuneytisins og seðlabankans eins og verið hafði áður hins vegar var gert ráð fyrir að seðlabanki íslands myndi áfram sinna erlendum lánamálum ríkissjóðs á þeim tíma sem liðinn er frá þessari lagasetningu hafa miklar breytingar orðið á umhverfi lánaumsýslu ríkissjóðs innlendi fjármálamarkaðurinn hefur tekið stórstígum framförum og fyrirtæki sem þar starfa eru nú tilbúin að taka við stærri verkefnum en áður þá hefur ríkissjóður alfarið dregið sig út af smásölumarkaði og selur nú ríkisverðbréf eingöngu í útboðum til viðskiptavaka sem miðla bréfunum áfram út á markað til viðskiptaaðila samkeppnisstaða og hlutverk ríkisverðbréfa hefur einnig breyst þar sem fjármálafyrirtæki telja nú mikilvægt að til séu markaðshæfir flokkar ríkisverðbréfa sem geta myndað vaxtaviðmiðun fyrir önnur verðbréfaviðskipti á markaði hins vegar hefur minni lánsfjárþörf ríkissjóðs og takmörkun endurlána dregið verulega úr umfangi verðbréfaútgáfu ríkissjóðs undanfarin missiri og útgáfan því ekki í samkeppni um fjármagn með sama hætti og áður fjármálafyrirtækin líta að ekki lengur á ríkisverðbréf sem samkeppnisvöru heldur sem mikilvægan þátt til að viðhalda öflugum fjármálamarkaði með íslensk verðbréf sem einfaldar bæði markaðssetningu og söluferli ríkisverðbréfa frá því sem áður var í ljósi þessa tel ég mögulegt að framkvæma lánaumsýslu ríkissjóðs með hagkvæmari hætti en verið hefur með því að flytja verkefni lánasýslu ríkisins til seðlabanka íslands helstu kostir við að færa heildarumsjón lánamála ríkissjóðs á einn stað eru að með því fæst betri yfirsýn og skilvirkari lána gjaldeyris og lausafjárstýring um leið og hagræðing næst hvað varðar fastan kostnað og nýtingu starfsmanna til þess að sinna áfram verkefnum á sviði lánaumsýslu ríkissjóðs hefur verið gerður samningur milli fjármálaráðuneytis og seðlabanka íslands um verkefni þau sem lánasýsla ríkisins sinnti áður og tók hann gildi fyrsta október tvö þúsund og sjö markmið samningsins er að stuðla að hagkvæmri og vandaðri lánaumsýslu fyrir ríkissjóð sem byggist á stefnumörkun fjármálaráðuneytisins í lánamálum í því felst að halda innlendum og erlendum vaxta og fjármagnskostnaði ríkisins í lágmarki með því að leita hagkvæmra fjármögnunarleiða fyrir ríkissjóð innanlands sem erlendis dreifa gengis vaxta og verðlagsáhættu vegna skulda ríkissjóðs á sem hagkvæmastan hátt og draga eins og kostur er úr áhættu ríkissjóðs vegna ábyrgða og endurlána þar sem eitt meginhlutverk seðlabankans snýr að peningamálastjórnun sem þarf ekki alltaf að fara saman við hagkvæma lánastýringu ríkissjóðs er í samningnum skýrt kveðið á um verkskiptingu milli aðila og um ákvörðunarvald fjármálaráðuneytisins í lánamálum og endanlegt úrslitavald ráðuneytisins gagnvart framkvæmd samningsins þannig skal ábyrgð á stjórn lánamála ríkisins vera í höndum fjármálaráðuneytisins sem tekur ákvarðanir um skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs ráðuneytið ákvarðar ávöxtunarkröfu tekinna tilboða í útboðum ríkisverðbréfa tekur ákvarðanir um uppbyggingu einstakra lánaflokka tímalengd og eiginleika þeirra uppkaup flokka og eða gerð skiptasamninga seðlabankinn sér hins vegar um framkvæmdina og skuldstýringu í umboði fjármálaráðuneytis og í samræmi við viðmiðunarreglur sem settar eru af ráðuneytinu þetta fyrirkomulag er ekki ósvipað því og er við lýði í danmörku og noregi en horft var til þessara landa við ákvörðunartöku um breytta tilhögun lánaumsýslu ríkissjóðs ég legg til frú forseti að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar